Monsieur le Président, chers collègues, en matière de discipline budgétaire européenne, nous avons fait beaucoup en peu de temps. Ce que nous avons fait était nécessaire, parce qu'en 2008 ou à l'automne dernier, nous sommes passés à deux doigts de la catastrophe et nous avons failli tout perdre l'euro, notre système financier, mais surtout notre crédibilité dans le monde et notre modèle social. Nous nous sommes dotés d'instruments de discipline renforcée. Tout cela, il fallait le faire parce que l'Europe devait retrouver sa crédibilité. Tout cela, il fallait le faire pour créer les conditions de retour de la croissance.

Cette croissance ne se décrète pas, mais nous pouvons créer les conditions du retour de la croissance durable.

Tout d'abord, en nous focalisant sur les politiques européennes porteuses de croissance et d'emploi et en mettant les autres en suspens. Cela signifie que nous devons réaliser rapidement un audit qualitatif des dépenses publiques européennes pour pouvoir arbitrer en connaissance de cause. Le budget européen doit être l'un des instruments clés de relance de l'économie européenne.

Une initiative qui ferait du budget de l'Union notre réserve à tous pour l'investissement. Il s'agit de faire du principe de croissance un principe équivalent à celui de la subsidiarité. En vertu de ce principe, chaque proposition, chaque politique de l'Union devrait à l'avenir faire la preuve de ce quelle apporte à la croissance.

Telle devrait être notre règle pour les deux prochaines années. En vertu de ce principe, nous pourrions par exemple nous poser la question au sujet des accords commerciaux.

Il est un autre point auquel je tiens beaucoup, vous le savez, c'est le marché unique.

Aujourd'hui, on accuse les chefs d'entreprise d'être des riches.

Elles sont en train de les lâcher, et ce n'est pas normal.

Il faut qu'on soit beaucoup plus sévère pour préserver le soutien aux petites et moyennes entreprises. Ce sont des emplois qui existent et que nous ne voulons pas perdre. À l'achèvement du marché unique, j'ajouterai un autre point la réduction de la paperasserie et des formalités administratives qui, à elle seule, coûte près de quarante milliards d'euros à notre économie.

Mesdames et Messieurs, la croissance dont nous avons besoin pour relancer notre économie, ce n'est pas la croissance d'après demain. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'augmenter rapidement la valeur ajoutée que dégagent nos entreprises. Ce dont nous avons besoin, c'est d'obtenir des gains de productivité dans les services publics. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une politique de l'emploi adaptée à la nouvelle situation, et je salue les propositions adoptées par la Commission ce matin à cet égard. Le regain de confiance des marchés dans l'Union, c'est fait. Il continuera de se faire au prix d'une discipline, d'une solidarité sans précédent entre les Européens. Cette solidarité était impensable il y a encore deux ans. Je salue d'ailleurs le plan présenté par la Commission pour remettre l'économie de la Grèce et ses finances publiques sur une voie durable et pour garantir la stabilité financière du pays et de l'ensemble de la zone euro.

Chers collègues, nous devons utiliser la nouvelle dynamique pour passer à la vitesse supérieure en recentrant d'urgence l'action et le budget de l'Union sur la croissance réelle. Je remercie la Commission José Manuel et toute son équipe pour son action, qui n'est pas une tâche aisée, et je demande aussi aux États membres de passer à la vitesse supérieure puisque ce sont eux qui ont fait les déficits.